Domnule președinte, în sesiunea dinaintea vacanței am discutat în acest Parlament despre ajutorul macrofinanciar acordat Moldovei. Am decis prin vot să condiționăm trimiterea acestor fonduri de respectarea recomandărilor Comisiei de la Veneția de către autoritățile de la Chișinău. Reamintesc că această prestigioasă comisie declarase în mod foarte clar că trecerea la un sistem electoral mixt nu este de recomandat în prezent pentru Moldova. Ce s a întâmplat la două săptămâni după discuția și votul nostru din Parlament, cu care Comisia și Consiliul au fost, de altfel, de acord, la Chișinău, disprețuind toate aceste referințe, Parlamentul a votat modificarea legii electorale. De ce s a întâmplat așa? Avem o explicație la îndemână pentru că, în mod public, președintele Dodon, un apropiat al lui Putin, și șeful Partidului Democrat, un apropiat al colegilor noștri socialiști europeni, au considerat că problema numărul unu a Moldovei este eliminarea tuturor partidelor cu excepția celor pe care ei înșiși le conduc. În aceste condiții, cred că e rațional să solicităm Comisiei să aplice strict precondiția fixată și să suspende transferul ajutorului macrofinanciar. Mai mult decât atât, cred că e necesară o monitorizare strictă a implementării legii electorale și a evoluției politice din Moldova din partea Comisiei, a Serviciului European de Acțiune Externă și a Parlamentului European.